Depuis 2006, date à laquelle le Viêt Nam a été retiré de la liste noire établie par les États Unis sur la répression et les violations des droits de l'homme, la répression à l'égard des activistes des droits de l'homme s'amplifie.

C'est une écrivaine, une blogueuse, une journaliste, une militante qui est aujourd'hui en prison pour d'obscures raisons, dont la plus plausible est le fait qu'elle défende la liberté d'expression et les droits de l'homme dans son pays.

Nous craignons pour sa vie et exigeons, non seulement des soins de santé adéquats en prison, mais sa relaxe immédiate. J'aime beaucoup le Viêt Nam. Le Viêt Nam est un grand pays, il va assurer la présidence de l'ANASE en 2010, et je pense que l'adoption de mesures plus conformes aux normes démocratiques internationales ne pourrait qu'asseoir davantage son autorité morale.